Mulțumesc. Livrarea mărfurilor achiziționate online a fost identificată ca fiind una dintre primele cinci priorități pentru stimularea comerțului electronic până în 2015. De asemenea, livrarea transfrontalieră este considerată a fi un obstacol de către 57 dintre comercianții cu amănuntul, în timp ce unul din doi consumatori declară că își face griji cu privire la livrare în cazul tranzacțiilor transfrontaliere. Pentru a crește încrederea consumatorilor în procesul de livrare, este important să se asigure pentru consumator un grad mai mare de transparență și o mai bună informare privind opțiunile de livrare disponibile, prețurile și condițiile, în special în ceea ce privește condițiile în care comenzile consumatorilor sunt expediate și procedurile care trebuie urmate în caz de deteriorare, pierdere a bunurilor sau întârzierea livrării sau returnării acestora. Susțin îmbunătățirea acoperirii geografice și accesibilității la servicii universale pentru livrarea de colete în zonele rurale și îndepărtate.